Abbiamo l'esigenza di dare attuazione a un principio e a un valore inserito nel trattato istitutivo e di funzionamento dell'Unione europea la Corte europea. Ma nello stesso tempo dobbiamo ricordare a tutti i colleghi che si tratta di un rapporto interlocutorio, preliminare, nel quale abbiamo voluto sancire alcune critiche, alcuni rilievi precisi nei confronti della proposta della Commissione, che tuttavia registriamo nella sua complessità con favore diritti procedurali e tutela dell'accusato, garanzie, valutare concretamente i costi eliminando quelli impropri, definizione chiara del giudice naturale, chiarezza su istituti come archiviazione e compromesso, così come sulle competenze dell'ufficio della procura.

Abbiamo bisogno di una procura che contrasti al meglio le frodi comunitarie, che garantisca cooperazione e rapidità delle decisioni. Abbiamo bisogno di una struttura agile e snella che dia efficienza alla giustizia, tutelando i cittadini, tutelando e garantendo le prerogative dell'accusato, assicurando tempi rapidi nelle decisioni. In questo modo certamente il cittadino potrà recuperare fiducia nelle istituzioni europee, assicurando alla procura europea una serie di risorse che altrimenti verrebbero, come lo sono state, sottratte all'uso comune per essere invece autorizzate a favore di sistemi criminali o di corruttori. Quindi continuo ovviamente a incoraggiare i colleghi, ricordando una sostanziale condivisione che vi è stata durante le attività della commissione LIBE e sono certo che anche domattina il sostegno non verrà a mancare e la procura europea potrà aver fatto un passo avanti deciso verso poi quella che sarà l'approvazione di un testo finale.